junija sva iskala, v juliju sva že rezervirala. Sva šla kar na nekaj agencij. Ruditurist, Sonček, Relax, Mercator. Ja, tako je. in sva se potem odločila za Mercator. Lahko sva koristila pike. ja, tako je. Ugodno, ja, pri Mercatorju sva imela lahko koristila pike, zato sva prišla pol malo lepši znesek. Ja. En teden. S celo družino. Iz Ljubljane. Ja. uro pa pol nekje, ja, do dve. Da smo bili tam. Malčka sta bila malo nepotrpežljiva. Ampak, tu v Ljubljani se je potovanje kar hitro začelo. ko smo pa prišli potem počasi v Egipt, pa je bilo kar fejst dolgo za čakati. ja. Preverjanje, ja, ne, prstni odtisi, kamera. Imajo kar strogo, no, dosti bolj kot pri nas. Nas je potegnil naprej, ja, da . ja, avtobus nas je že čakal. Bila je noč pa je bilo zagotovo čez petintrideset stopinj. Ampak v vse hotele tam, ja. In po postajah so potem odhajali dol, ne, od enega do hotela do zadnjega hotela, so so izstopali z avtobusa. Ja , tako da smo celo pot šli z avtobusom do hotela, do zadnje izstopne točke. Ja. Ja. Ja edinim so smo so nam dali za jesti. Hladilnik pa ne, klima je bila v redu, ne? Hladilnik ni delal, ja. Za novi hladilnik. Za nedelujočega, tako je. Običajev, načinov, ne, življenja. Ležalnikom, na brisače. delavec je v popravljal elektriko, na pol v vodi, ne. tega pri nas verjetno ne bi bilo, ne? In je samo pomol, da lahko skočiš v vodo, ne, tako da smo se mi večinoma zadrževali zaradi malčkov na bazenih. Peciva, ni da ni, kar se tega tiče, so res mojstri sadja, zelenjave in peciva, ne, to je bilo za vsak okus, Vse, za vse za vsakega je bilo nekaj, ne. Tudi kave ne znajo dobre skuhati. Kamelo. Smetišče ne, puščava ja, tako je, vse zakopavajo. Vse te plastenke in vse, to se vse zakopava v puščave tam, ne. Ja, tudi, koralni greben se na ta račun uničuje, ne, in njega je že tri četrt, umrlega, ne. Ja, imela sva mala dva zraven ko smo si taksija naročili, sva vprašala za otroške sedeže, tega sploh ne poznajo. tega ne rabimo. Ne uporabljajo smerokazov, strah se te, strah te je se z njimi voziti, ker res ne znajo voziti, grdo vozijo. Trobljenje, ja, tam si samo trobijo vsi. Je kar nekaj ur vožnje, ne, in si tega pač z malčki nisva želela privoščiti, ne. Ja, pa konec koncev, sedem dni tudi hitro mine, ne, bi rad imel tudi nekaj od kopanja in vsega tega, ne, da si res privoščiš te pravi dopust. Pa res se ful potrudijo, ko, daš jim petdeset centov, en evro, pa se tako potrudijo, ti tako pospravijo sobo, iz brisač origamije sestavljajo. ni da ni, res, kar se tega tiče so pa mojstri, ne. Ja. Od triintrideset evrov na mesec zaslužijo, ostalo pa vse, kar pač dobijo od napitnin. Zato se tudi tako trudijo za te vse te napitnine in vse te so tako ustrežljivi, ker v bistvu od tebe živijo, ne. ja, detektorje kovin, ne, da si ne morejo kovancev nositi, ne in zato tudi kovance, ki dobivajo za tringelt, menjavajo v denar, ker to si lahko vzamejo, kovance pa jim zaplenijo, ne, če se prav spomnim. Ja, lahko se po Egiptu, krožijo, ne, lahko grejo kamorkoli, Hurgada, Šarm el Šejk, kamorkoli pač tam v njihove kraje, ne smejo ga pa zapuščati, ker verjetno, če bi en, kako bi kako bi imeli možnost, kdo pobegniti iz Egipta, se verjetno več ne bi vrnil, ne. Ja. Tudi recimo ... Ja, tudi recimo veliko komarjev je, ne, in ko pride tista turistična sezona, ne, začnejo špricati z nekim plinom, ne, da vse te komarje tudi uničijo, ker drugače bi te pojedli komarji. Tako je, ja. Ne dajo ti dihati, ne. Vlačijo te, muka je, ne, tržnica njihova, ne. dres smo kupili, ja. Momo Salah. Kar konkretno tečni, ne, da potem niti se več nisva za nobene tržnice in nič odločala pa tudi vse je boljše, da katerikoli izlet in vse to, ko greš izven tega, turističnega kompleksa, je boljše, da si organiziraš preko, agencije oziroma teh organizatorjev, ker je vseeno nevarno je izven kompleksa, ne. Čez dan še mogoče smo še, upali iti malo tam okrog, ne, do najbližje trgovinice in to, ponoči pa zagotovo ne, ne. Ja, si njihove običaje, ne, preverit, pogledat. Je za njih sporno, ne. In tega tudi nisva smisna delala, ne, zunaj, ne, razen v sobi, ja. Ja, zakonodajo, ja. Saj so bili zelo prijazni tudi, ne, ni, ni da bi kdo bil nesramen, ali pa kaj, nisva take slabe izkušnje nisva imela nikjer, ne nikjer nisva, bila razočarana ali pa karkoli. Tudi za, sončno kremo imajo zaščitni faktor sto, kar pri nas, ja, zagotovo ne dobiš. Pa te, turistični kompleks, res je čisto noter, ne, skozi, čistijo, sploh tla, ne, saj veš njihova vera, ne, so res. ja, tako, ja. Ampak si šel v Egipt, ja. Je bilo več kot perfektno, res eden izmed boljših naših dopustov, mala dva sta tudi uživala, kar pa je tudi, nama bilo najbolj pomembno, ne, da si damo duška, da ne delamo na dopustu nič. in da je vse organizirano v bistvu, ne. Ja, prehitro mine sedem dni, ne, s tem da prvi dan in zadnji dan je večinoma tako ali tako vožnja oziroma vse to potovanje, ne, da prideš od hotela do doma oziroma do letališča in potem do doma. Ampak, ja, bi pa še šla zagotovo tja, ker mi je mogoče malo žal, da nismo šli ta safari in pa piramide, ki so najbolj pomembni del Egipta, ne, po katerem je najbolj Egipt pač najbolj znan, ne. Dva, ne, ja. Meni je bilo super, res, da par na začetku rabiš malo, da se vročine navadiš, zaradi tega, ker v sobi, ko dela klima na polno, ker imajo res klime imajo vrhunske, ko potem, ko iz sobe prideš pa ko vstopiš na vročino, preden prideš do vode, ker težko dihaš, ne, ampak drugače je pa bilo res, noro, no, za, vse si imel, hrano, pijačo, vse, koliko hočeš, kak hočeš, Nič ni bilo problema, tudi za malčke smo se lahko za za nepapricirano in nepekočo hrano zmenili, sploh ni bilo problema. kuhar je tam, prišel naju, Aljaža prav pozdravljat vsak dan, je prišel do mize, tako da res, kar se tiče prijaznosti, bi se od Egipčanov lahko mali malo, vsi vsi vse narodnosti nekaj naučile, ne, kar se tega tiče. Ne bi pa živela tam, to pa res ne bi, tako za oddih, za teden, dva, je okej, ampak ne znam pa si predstavljati življenja, da bi do konca življenja bila tam. Ne, ja. Tu pa tam je bila kaka ženska v trgovini na tržnici, ampak to pa je bilo, vse ostalo ... Ja. Ja. So še ostale, ne, ja. Držijo se svoje vere, ne. Gospodinja, ne, ja. Še jih vedno čuvajo, ne, pa ene se še vedno morajo dol pokrivati, ne, redkokatero vidiš brez, rute, ne. Vse lepo hitro mine, ne? Pot domov je bila najbolj stresna . Ja. Ne, tehnica, tehnica. Tehnica, ja, na letališču. Ja. Pa smo s Turkish Airlines pol leteli, ne? Ampak g pristanek pa vzlet pa je bil na obeh letalih, v redu, nič me ni bilo strah, ko me je po navadi je. Tudi letališče v Egiptu, ne, ni tako majhno, ampak je zelo, zelo veliko in tam se, tam pridejo ljudje iz vsepovsod, ne. Ne samo iz Slovenije, ampak od vsepovsod, ne, pridejo, ne, na tisto njihovo letališče in zato je tudi taka gneča. Ker tam so pa neverjetne kolone, ne. še zdaj je prazno najverjetneje, ne, eni ljudje se ne odločajo za taka potovanja zdaj v času korone, ne. Res je. Tako je, ja. Sta uživala, res palačinke vsak dan jedla .